Señor presidente, señorías, treinta mil personas han perdido la vida en el Mediterráneo desde el inicio de la crisis de los refugiados. En lo que va de año 2133 personas.

En este Parlamento Europeo hemos trabajado muy duro para darle una respuesta más humana y por eso quiero dar las gracias a los ponentes en la sombra, que han trabajado codo con codo para hacer posible un intento de construcción de una respuesta más humana, y a la Conferencia de Presidentes, que nos brinda la oportunidad de votar aquí y ahora. Se trata de un ejercicio de responsabilidad, con una respuesta más humana para abrir al menos la posibilidad de una vía legal de acceso a Europa a quienes huyen del horror —como quien huye de la boca de un tiburón—, y que lo hagan sin perder la vida en el empeño ni a manos de traficantes sin escrúpulos. Ayer se cumplieron setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hace tres que la Unión Europea recibió el Nobel de la Paz.